Od tego problemu nie są wolne kobiety i dziewczynki również w Unii Europejskiej. Ten problem narasta wraz z narastającym kryzysem migracyjnym, i dzisiaj debatujemy o tej kwestii w Parlamencie Europejskim.

Dziękuję pani komisarz za przedstawienie programu, jaki Komisja wdraża mniej lub bardziej skutecznie, ale podejmuje działania na rzecz ochrony dziewczynek i kobiet, na rzecz edukacji i dobrej profilaktyki. Ale popatrzmy na siebie jak my dyskutujemy o sprawach kobiet? Lewa strona gniewa się na prawą stronę, a prawa niekoniecznie chce z lewą stroną sali dyskutować o tym problemie.

Mniej ideologii, mniej zacietrzewienia, więcej refleksji!